Wir haben vorhin auch aus dem rechtsradikalen Lager immer wieder das Gleiche erfahren, dass viel zu wenige Flüchtlinge in den Arbeitsmärkten drin sind.

Wir haben darauf hingewiesen, dass wir überprüfen müssen, welche Fähigkeiten die Menschen mitbringen, inwieweit sie in der Lage sind in Unternehmen integriert zu werden, und das wollen wir überprüfen.

Wenn Sie mal sehen, wie viele Praktika hier erfolgreich gelaufen sind, merken Sie auch, wie viele in die Arbeitsprozesse mit hineingehen.